Señor Presidente, anualmente, cerca de 3000 mujeres mueren al año en Europa a consecuencia de la violencia de género.

Muchos Estados miembros carecen de estadísticas porque la violencia de género es en ellos un asunto doméstico privado, y así es imposible combatir esta lacra.

Necesitamos una estrategia europea integral centrada en la atención a las víctimas, la persecución coordinada de estos delitos y, especialmente, la prevención. La violencia de género es la consecuencia más grave de la desigualdad, y erradicarla es una cuestión de educación y de valores. La casa de la libertad y los valores que construimos todos los días deben blindar, para empezar, la convivencia y el respeto en cada hogar europeo para cada una de las mujeres europeas.